Komunita osmdesáti milionů osob s postižením proto oprávněně vkládala do tohoto předpisu velké naděje.

Více než deset let trvalo představení návrhu, k tomu přičtěme další čtyři roky intenzivního vyjednávání.

Zejména v digitální oblasti povede akt ke zpřístupnění vybraných služeb a zboží v oblasti telekomunikací, platebních služeb nebo při používání počítačů.

Možnost pohybovat se bez omezení, cestovat hromadnou dopravou, zajít si do banky nebo do obchodu. A zde, dle mého názoru, Evropský akt přístupnosti zůstal daleko za očekáváním. Evropský parlament bývá občany občas kritizován, že dělá rozhodnutí odtržená od reality. Byly to ale členské státy, které bohužel od začátku k aktu přistupovaly chladnokrevně ve smyslu Jen aby to moc nestálo. a zcela v rozporu se závazky, ke kterým se v oblasti přístupnosti dříve přihlásily. Já ale věřím tomu, že ne všechno se dá vyjádřit prostými čísly. Pro nás, pro sociální demokraty, je využívání běžných služeb a zboží občany bez rozdílu na rovnoprávném základě základním lidským právem a předpokladem pro plnohodnotné zapojení do společnosti. Boj za práva slabších, osob s postižením, seniorů, všech, kteří nestojí na stejné startovní čáře, proto pro nás dneškem zdaleka nekončí.